Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche perplessità, anzi notevoli, suscita la considerazione che questo provvedimento, di fatto, oggettivamente smantella lo strumento creato nel 2014 per la stabilità finalizzata alla lotta al traffico di droga, sminamento, sostegno agli sfollati, gestione delle crisi, riabilitazione e ricostruzione dei teatri di guerra. Questa era la ratio del vecchio provvedimento. Ora lo si vuole modificare strutturalmente, per fare cosa? Finanziare i militari dei paesi partner, e cioè dotare di attrezzature le forze di sicurezza di questi paesi, in quanto si legge senza questo intervento sarebbe difficile conseguire dei risultati concreti, duraturi e costanti in materia di formazione a beneficio di

Il motivo a me pare di leggerlo a chiare lettere in un passo del provvedimento, in cui si dice che si deve rafforzare lo sforzo economico per sostenere gli eserciti, perché si è di fronte a un impegno crescente di Russia, Cina e Turchia. Perché non si dice chiaramente che questa è tutta una cosa diversa rispetto al provvedimento che viene svuotato? Perché non si ha il coraggio di parlare chiaramente di queste cose.